Pane předsedající, já jsem nedávno v Moldavsku byl. Tuto zemi očekávají velice brzy po Novém roce parlamentní volby.

Musím říci na základě vlastní zkušenosti, vlastního pozorování, že mám pocit, že se tam neměří stejným metrem, že prostě v některých případech jsou ty aféry zametány pod koberec, zatímco v některých případech spíše z politických důvodů jsou zase ti exponenti vystaveni velkému tlaku. Také je to země, která čelí, můžeme to směle nazvat, ruskému vměšování, ovlivňování pomocí sdělovacích prostředků.